Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Was sich in den letzten Jahren mit CETA abgespielt hat, ist einer Demokratie unwürdig. Die Verhandlungen waren geheim, nicht einmal wir als gewählte Abgeordnete durften die Unterlagen einsehen, aber die Lobbyisten der Konzerne spielten kräftig mit. CETA ist gespickt mit Paragrafen, die nichts mit Handel zu tun haben, sondern mit Demokratieabbau und mit Einschränkungen des Arbeitsrechts. CETA verlangt Schiedsgerichtsverfahren, die uns Steuerzahlern Milliarden aus der Tasche ziehen. Natürlich wollen die Konzerne auch an das Geld, das wir in den Gemeinden für die Daseinsvorsorge für Schulen, Abfallwirtschaft, Stromversorgung ausgeben.

Hören Sie endlich auf, gegen die Bürger zu arbeiten, lehnen Sie CETA ab! Es zählt Mensch vor Profit.